Voorzitter, het gemeenschappelijk Europees asiel en immigratiebeleid wordt geconfronteerd met een architecturaal probleem.

Zoals we allemaal weten worden de buitengrenzen niet daadwerkelijk en efficiënt gecontroleerd. In plaats van de fundering van het systeem in orde te brengen, is de Europese Unie bezig het systeem altijd maar verder uit te breiden en logger te maken. De invoering van één enkele vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, is een nieuwe stap in de richting van een immigratiebeleid dat volledig door de Europese Unie geconcipieerd en georganiseerd wordt, zonder dat de lidstaten nog het recht hebben om een eigen beleid te voeren, om eigen accenten te leggen in hun beleid, om in te spelen op hun eigen problemen in overeenstemming met de wensen van hun kiezers. Het gaat hier om een verregaande maatregel die een essentieel onderdeel van de democratie van de lidstaten ondermijnt, te weten het recht om zelf te beslissen wie op hun grondgebied komt en onder welke voorwaarden.